Señor Presidente, en este debate quiero llamar la atención sobre la necesidad de insistir en el cumplimiento de las resoluciones internacionales sobre el Sáhara Occidental. Este Parlamento se ha referido a ellas en varios informes durante los últimos años, sin que por el momento se observen avances significativos. Por el contrario, el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes está denunciando graves retrocesos en materia de derechos humanos en un territorio ocupado en el que deben cumplirse clarísimas resoluciones internacionales. Por eso he suscrito la enmienda 23, que pide el respeto de los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, el respeto de su derecho a la autodeterminación de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, la liberación de los presos vinculados a este conflicto y la apertura del territorio ocupado a los observadores independientes, las ONG y los medios de comunicación. Necesitamos un mecanismo internacional de seguimiento eficiente en la zona.